Des pratiques de certains États membres qui monnaient leur nationalité et leur permis de séjour, le tout moyennant des sommes colossales de dizaines voire de centaines, de milliers d'euros. Les justifications mises en avant par les États membres, à savoir favoriser les investissements, combler les déficits, sont insupportables, surtout lorsqu'elles émanent d'États qui ont l'habitude de nous donner des leçons de morale. On voit bien qui va se saisir de ces opportunités ceux qui ne peuvent pas investir autrement. Ce n'est qu'un moyen pour contourner un certain nombre de règles, cela ne peut que favoriser le blanchiment d'argent sale. Au moment où les grandes déclarations pleuvent, où les larmes de crocodiles abondent sur les centaines de morts en Méditerranée, et où l'Europe forteresse se ferme plus que jamais à des migrants qui se ruinent pour arriver sur nos côtes, ces pratiques ne peuvent que révulser celles et ceux qui sont attachés aux valeurs de liberté, d'égalité et de solidarité. Décidément, la marchandisation n'a pas de limites pour certains et l'argent n'a pas d'odeur. Ce n'est pas la citoyenneté qui est en cause mais les valeurs universelles sur lesquelles l'Union européenne est censée être construite, valeurs qu'elle bafoue, malheureusement, chaque jour un peu plus.